Herr Präsident! Ich möchte den Kollegen nur fragen, ob er nicht weiß, dass wir hier in diesem Parlament mit großer Mehrheit eine Entschließung verabschiedet haben ich selbst habe auch für diese Entschließung gestimmt in der wir die europäische Perspektive der Ukraine sehr deutlich unterstrichen haben.